virðulegur forseti það er ánægjulegt að sjá að sumarið hefur þrátt fyrir að það hafi verið hart farið mildum höndum um forseta sama verður ekki sagt um

í upphafi mig langar að segja hér nokkur orð um fossa og nokkur orð um þá

styðja hönd á hné og mæla út hæðir og ása og hóla og segja ja ég er búinn að skoða þetta svæði mér finnst að það megi skoða virkjunarhugmyndir þarna eins og hæstvirtur iðnaðarráðherra gerði í sumar þegar hún skoðaði fyrirhugað

sams konar ferðum urðum við vitni að í aðdragandanum að virkjunum fyrir austan og mér finnst þetta sýna ákveðinn misskilning í því hvernig ákvarðanataka á að fara fram í þessum efnum það er mikilvægt að menn átti sig á því að það er hægt að byggja í sjálfu sér álver á jaðrinum á þjóðgarðinum við þingvöll án þess að það hafi áhrif á þingvelli beinlínis og það væri hægt að hugsa sér hjólhýsabyggð í kringum híbýli hæstvirts iðnaðarráðherra án þess að það hefði beinlínis áhrif á íbúaskilyrði hæstvirts ráðherra það mundi samt sem áður rýra verðmæti þeirra svæða sem um ræðir og það verður að vera alveg klárt hér í þessari umræðu að það er ekki hægt að fara í virkjanaframkvæmdir á jaðrinum í friðlandinu við þjórsárver án þess að rýra verðmæti þess svæðis það er algjörlega útilokað verðmæti þess svæðis byggir á því að það er í miðri auðn að þjórsárver eru í miðjunni á engu þess vegna eru þau sérstök á heimsmælikvarða og þess vegna ber okkur að vernda þau ég vil líka segja það um fossa sem eru á svæðinu að það er þessi stöðugi niður þessi beljandi þessi óstöðvandi flaumur og þetta óstöðvandi mótunarafl landsins sem gerir þá sérstaka það er þess vegna sem ferðamenn fara og skoða þá frekar en og alveg eins og þeir vilja frekar upplifa náttúruna úti í náttúrunni frekar en að gera það inni í dýragörðum það að ætla að taka fossa á borð við gljúfurleitarfoss og dynk og kveikja á þeim yfir sumartímann er svona svipað og að bjóða fólki upp á skoða uppstoppaðan örn í staðinn fyrir að verða vitni að því hversu stórkostlegur hann er í sínum náttúrulegu heimkynnum þegar menn eru búnir að fara í gegnum þá vinnu sem felst í rammaáætlun og setja þjórsárver og norðlingaöldu í verndarflokk er það mér fullkomlega óskiljanlegt að það mál skuli vera dregið aftur upp hér til umræðu í samfélagi okkar í sumar ég vil einfaldlega vara ríkisstjórnina við að halda áfram á þessari braut ég held að margir hafi undrast þau fjölmennu mótmæli sem urðu við stjórnarráðið aðeins fjórum eða fimm dögum eftir að ný ríkisstjórn tók við í vor vegna einmitt umhverfismála og ég held að þau mótmæli lýsi mjög vel þeirri undiröldu sem er í samfélaginu gagnvart þessum málaflokki ég held að ef ríkisstjórnin heldur áfram á þessari braut varðandi norðlingaöldu verði þau mótmæli eins og sunnudagaskóli við hliðina á þeirri reiðiöldu sem mundi vaxa og rísa í samfélaginu og dynja á ríkisstjórninni ef svo fer sem fram horfir vegna þess að slík áform

frá rammaáætlun verkefnastjórnarinnar fyrrverandi eins og flutningur virkjunarhugmynda í neðri hluta þjórsár í biðflokk á meðan aflað væri frekari gagna heldur væri í raun og veru verið að henda rammaáætluninni í heild sinni í ruslið

áratug væri því fyrir bí núverandi ríkisstjórn getur lært mikið af þeirri fyrrverandi til dæmis að rækta góð almannatengsl tala við þjóðina útskýra reglulega hvert förinni er haldið ég held að flestir megi vera sammála um það að síðasta ríkisstjórn stóð sig ekki nægilega vel í þeim efnum þó að hún hafi gert margt ágætt tala ekki í hálfkveðnum vísum ræða við þjóðina það hefur komið í ljós að stór hluti þjóðarinnar því miður treystir ekki alþingi en svar meiri hluta alþingis getur ekki verið sömuleiðis við treystum ykkur ekki því er spurt hér að endingu á ekki að treysta þjóðinni fyrir stórum álitaefnum

þeirrar þjóðaratkvæðagreiðslu sem báðir stjórnarflokkarnir hafa sagt að muni verða framkvæmd hvenær verður það gert ég held að það væri farsælt fyrir núverandi ríkisstjórn að láta vita hvenær slíkt fari fram og gera það hið allra fyrst og auðvitað væri langskynsamlegast að ljúka bara einfaldlega samningunum strax núverandi ríkisstjórn þarf að hugsa vel um kettina villikettina sem mögulega koma einhvern tíma í ljós og líka hina og passa að strjúka þeim ekki öfugt það er gríðarlega mikilvægt ég held að menn mættu líka hafa í huga að hafa ekki of mörg járn í eldinum